Ja, hvala za dodatno vprašanje. Zdi, učinke reorganizacije bomo merili mesečno. Dogovorjeni smo tudi, da bi končni dokument, same uspešnosti reorganizacije in o tem, ali so doseženi željeni cilji nekako pripravili v mesecu juniju, tudi s sindikatom smo tako dogovorjeni. In takrat tudi, videli približno, kakšne so, kakšen je izplen same reorganizacije in pa seveda tudi same informatizacije. Kot veste, informativni izračun je bil, uveljavljen prvega decembra. S prvim tretjim tudi prehajamo na sistem Krpan. Računamo, da bo seveda vse to pomenilo dodatne, dodatne razbremenitve, administrativne razbremenitve, socialnih delavcev, na način, da bodo lahko se več posvečali strokovnemu delu. In na ta način bomo na koncu naredili to evalvacijo, ugotovili, kakšni so učinki, in če bo potrebno tudi kje dodatno krepiti, službe, ki se ukvarjajo s strokovnim delom.